Et que font les gouvernements européens? Ils acceptent d'accueillir au compte gouttes quelques dizaines de mineurs isolés.

Honte à nos dirigeants qui, depuis des mois, des années, sont restés sourds à nos appels répétés à la solidarité et à leur relocalisation depuis la Grèce. Honte à ceux, dans cet hémicycle, qui distillent la peur, cultivent la fracture, et à ceux qui surenchérissent par calculs électoraux, au mépris des droits humains les plus fondamentaux. Honte, mais aussi espoir immense. Espoir, en voyant les manifestations en Allemagne, où des citoyens européens scandent la vérité nous avons de la place.